Per loro la Germania sarebbe razzista e potenzialmente pericolosa. Il portavoce di Erdogan ha poi rincarato la dose rapporti bilaterali vittima di un orizzonte limitato, l'Unione europea manca di visione. Io mi chiedo cosa il Consiglio stia ancora aspettando per interrompere i negoziati di adesione, richiesta fatta dal nostro Parlamento non una ma ben due volte nel novembre 2016 e ancora nel luglio 2017. Probabilmente proprio le elezioni tedesche. Auspico che a urne chiuse, si prenda atto dell'inevitabile unica conclusione possibile i nostri valori non sono negoziabili, la nostra voce non è silenziabile, mentre Erdogan prosegue il suo repulisti contro chiunque osi sollevare una voce di dissenso più di 170 giornalisti continuano a rimanere dietro le sbarre e, proprio ieri, 17 giornalisti di Cumhuriyet hanno affrontato la seconda udienza di un processo farsa. Per non parlare delle violenze contro i curdi e l'ostilità sempre crescente verso Cipro.